dans les affaires intérieures des États Unis. Le véritable problème est de savoir si nous ne sommes pas insensiblement passés du statut d'alliés au statut de vassaux. Et nous devons exiger la réciprocité et ne nous intéresser qu'aux questions internationales. Il faut donc saisir l'occasion de la présidence Trump pour nous affranchir de l'OTAN, dont l'existence ne se justifie plus depuis que l'Union soviétique a disparu et n'est plus une menace contre nous. Il faut nous élever contre les spoliations incroyables auxquelles l'administration ou l'appareil judiciaire américains ont procédés contre nos banques, contre nos intérêts, et il faut nous élever contre la prétention insupportable des États Unis à imposer l'universalité de leurs sanctions au détriment de nos entreprises. Tout le reste ne nous regarde pas.